Hvala lepa. Samo na kratko, opazil sem, zato sem se moral oglasiti, da so predstavniki stranke SDS samo trije tukaj, na vladni strani nas je polno in se sprašujem, komu je zdaj ta obtožba namenjena, ker dejansko nam kratite dragoceni čas, ki bi ga lahko porabili za kaj pametnega narediti, pa tukaj poslušamo neke obtožbe, neke zadeve, ki jim niti sami ne verjamete, saj vas ni. Gospod Lisec, vi ste pa omenjali tudi ustavno odločbo. Res je, jaz nisem hodil, da pojasnim - res nisem hodil na FDV, imam srednjo lesarsko šolo, ja, tudi z gospo Godec se verjetno ne bi dobro razumela, ker uči fiziko, jaz sem imel pa ravno tam popravne. Imel sem pa tudi angleščino pet, pa slovenščino pet, pa še kaj. Tako da nisem bil čista ničla, vendarle ne, če mi fizika ni šla, ne, ali pa me niti ni zanimala. Vem pa, da bralna značka ni obvezna, pa tudi gospod Lisec vem, da se reče vrh ledene gor, ne vrh ledene dobe, ne. To je pa slovenski frazem, ki ga je dobro poznati, če se že toliko zavzemamo za, slovenske vrednote in vse, ne, ker, to je, pač slovenščina in tako naprej, ker ste me z vaše stranke velikokrat podcenjevali oziroma ste se delali, norčevali iz mene, na osebni ravni, a ne, češ, da nič ne vem, da nič ne znam, da sem nesposoben. Sem pa sestavil vlado, vi je pač niste. Pa tudi, če bom zdajle padel ta hip, sem jo sestavil, pa sem lahko ponosen na to, pa mi ne more tega nobeden vzeti. Kot rečeno, kot drugo varianto, če ne bi bil sprejet na AGRFT, bi vpisal FDV, tako kot vi. Danes sem vesel, da nisem. Omenjali ste tudi ustavno odločbo glede odškodnin izbrisanim. Ja, mi smo jo uresničili, zato da ne bi podaljšali seznama odločb, pri katerih bi zamudili rok. Sklicevali ste se na mnenje parlamentarne zakonodajno-pravne službe, lepo ste prebrali, ampak spet ne do konca. Niste, prebrali tega, da iz odločbe ustavnega sodišča ne izhaja, da jo je moč izvršiti le na način, da se zagotovi polno financiranje celotnega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja. Slišal sem tudi, da primerjamo dve ustavni odločbi, ki nista primerljivi. Tukaj imam dve ločeni mnenji, se pravi odklonilno mnenje sodnice doktor Etelke Korpič-Horvat in pa temu mnenju se pridružuje tudi nekdanja predsednica Jadranka Sovdat in tam navajata točno, stvari, ki jih seveda vi niste prebrali, ker vam ne pridejo prav. Zdaj bom zaključil in se naprej prepustil potem čudoviti razpravi, ki jo vaši poslanci spremljajo pač od drugje, ne, ker če nas že obtožujete, potem vsaj tukaj bodite. Hvala lepa.